Zbudi se ob sedem trideset in si umij zobe ter pospravi posteljo. Nato pozajtrkuj in in zraven si še skuhaj čakaj. Ob sedmih pojdi od doma, saj imaš sedem pa petnajst avtobus. Izberi avtobus številka osemnajst, ki se imenuje Pekre. Z avtobusom se odpelji do faksa in izstopi na postaji Turnerjeva. Sprehodi se do faksa, do filozofskega faksa, tam imaš dve šolski uri predavanj. Najprej so predavanja iz predmeta Psihopatologija, nato pa imaš še dve uri Psihofiziologije. Szp s predmetom Psihofiziologija končaš ob dvanajsti uri. Nato pojdi na kosilo, izberi restavracijo, ki ima študentske bone. Pazi, da ne boš k pouku preveč zamudila, saj imaš za kosilo na voljo zgolj eno šolsko uro. Nado, nato nadaljuješ s predavanji, in sicer naslednji predmet na urniku je Statistika za psihologe. Statistika za psihologe traja do treh popoldan, vendar do ne boš mogla biti na celotnih predavanjih, namreč imaš ob dveh zobozdravnika. Iz faksa pojdi ob poldrugi uri, da boš uspela pravočasno priti k zobozdravniški ambulanti. Do zobozdravnika ne pelje avtobus, do tja boš morala hoditi peš. do od fakultete do zobozdravnika imaš natanko petindvajset minut. Ko končaš z zobozdravnikom, pojdi na nazaj na avtobus, ki in ... Preveri, torej ko končaš z zobozdravnikom, preveri, kdaj avtobus pelje. Če je predolgo za čakati, moraš vzeti ... lahko greš peš, pojdi peš. Doma naredi domačo nalogo in napiši poročila za predmet Osebnost. Poročilo iz Osebnosti moraš oddati desetega januarja. Uči se tudi za izpit iz, iz Psihološkega izobraževanja, Psihološkega svetovanja v izobraževanju, ki ... In ta izpit boste pisali online, datum pa je dvanajsti januar. Vendar ne pozabi tudi uživati v svojem dnevu in si vzemi čas tudi zase. Pojdi na kakšen sprehod ali na trening. Lahko greš tudi tekat. Športna aktivnost ti bo dobro dela.